Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Pustimo vsebino za nekaj sekund ob strani, pa se vprašajmo, kako izgleda današnji dan od zunaj za tiste, ki nas spremljajo. Najprej se tukaj sestavi ena preiskovalna komisija, potem jo ustanovimo mi, za povrhu pa v duhu tretjega konsenza ustanovimo eno še vsi skupaj, pa imamo en lep dan. No, ne glede na vse, nam je skupno to, da želimo enkrat, in to željo resnično občutim, presekati gordijski vozel politične neaktivnosti oziroma indiference in hkrati stopiti en korak nazaj pa enega naprej. Pa ne zato, da bi obstali na mestu, ampak zato, da postavimo izhodiščno točko. Eno parlamentarno preiskavo smo že obdelali, drugo ravnokar, eno pa smo napovedali. Danes je torej četrtek preiskovanja politične odgovornosti. Ali bo ta četrtek črn, kot so črni petki bili pred nekaj tedni, ali svetel pa je odvisno od tega, kaj nam bo prinesla prihodnost in izsledki. Skupina poslank in poslancev Liste Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Stranke Alenke Bratušek je podala zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno več v javnosti spornih dejanj. Naš namen ni prejudiciranje izsledkov, ampak dejansko ugotavljanje stanja. Komisija bo najprej ugotavljala dejansko stanje glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb. Kot druga izpostavljena tematika bo ugotavljanje ter ocena dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenska demokratska stranka in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor poleti letos. Potencialni rezultat preiskovalne komisije bo, glede na izsledke, morebitna sprememba zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje. Parlamentarna preiskava bo skladno s sklepi, ki jih je sprejel Državni zbor na petinšestdeseti nujni seji osemnajstega maja letos ob obravnavi končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor, nadaljevala omenjeno preiskavo v primeru Nove Kreditne banke Maribor, saj je pranje denarja z razširjenostjo, hitrostjo in prilagodljivostjo kaznivo dejanje, ki ogroža stabilnost in delovanje finančnih ustanov, škoduje stabilnosti ter ugledu finančnega sektorja države. Hkrati je preiskava tudi pomemben izziv za državo, saj očitana dejanja slabijo zaupanje v delovanje političnih strank, oblasti in državnih organov ter s tam tudi zaupanje v demokratično izvoljeno oziroma imenovano oblast ter inštitucije države. V primeru NKBM je preiskovalna komisija preverjala sume prame pranja denarja predvsem italijanskih kriminalnih združb, saj so številni italijanski državljani, povezani z mafijskimi združbami, odpirali v tej banki transakcijske račune, na katerih so nakazilom zelo hitro sledili gotovinski dvigi. To je tako imenovana italijanska tipologija pranja denarja. NKBM je v letih dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst po nastopu funkcije direktorja uprave Aleša Hauca izvedla številne reorganizacije in kadrovske zamenjave, mogoče tudi politično motivirane, ki so bistveno vplivale na poslovanje banke in povzročile tveganje na področju pranja denarja. To so s pridom izkoriščali predvsem tudi državljani, povezani s kriminalnimi združbami, komisija pa je naletela tudi na sume pranja denarja slovenskih državljanov in to celo zaposlenih v banki. V sklopu parlamentarne preiskave v NKBM, pa je preiskovalna komisija našla tudi primer Dijane Đuđić, ki je preiskovala, kako je NKBM sledila popravljalnim ukrepom Banke Slovenije oziroma odredbi Banke Slovenije po opravljenem nadzoru v banki leta dva tisoč štirinajst. Preiskovalna komisija je ugotovila, da se je tako imenovana italijanska tipologija pojavila tudi v primeru te državljanke Bosne in Hercegovine. Zakaj so sledne ugotovitve v zvezi z Đuđićevo pomembne? Ker je ta sklenila posojilno pogodbo z eno od političnih strank, na podlagi katere je posodila štiristo petdeset tisoč evrov stranki SDS za financiranje njenih dejavnosti. Posojilo je bilo zavarovano s štiriinštiridesetcelihšestnajstodstotnim deležem, ki ga je imela ta politična stranka v podjetju Nova Obzorja založništvo. V posojilni pogodbi je bila klavzula, da se do rokov poplačila posojila tega lahko poplača s konvertiranjem posojila v omenjeni delež v podjetju. SDS je torej sklenila pogodbo z osebo, za katero je preiskovalna komisija ugotovila, da njeno poslovanje odraža sume kaznivih dejanj pranja denarja, fiktivnega poslovanja, davčnih utaj in davčnega vrtiljaka ter uničevanja in ponarejanja poslovne dokumentacije. Đuđićeva naj bi delovala kot del dobro organizirane združbe, ki je preko slamnatih podjetij odpirala bančne račune, preko katerih so bili usmerjeni tokovi denarja neznanega izvora in so se praviloma dvigovali v gotovini. Preiskovalna komisija je na podlagi dokumentacije ugotovila, da je Đuđićeva vsaj v enem primeru uporabila davčni vrtiljak in se s tem izogibala plačilu DDV, v drugem primeru pa je ostala davčna dolžnica. Vse to so indici načina poslovanja, ki je lahko vezano na davčne utaje, fiktivne posle, zakrivanje virov denarja in uporabe slamnatih podjetij in računov, s katerimi so bili ti posli lahko izvedeni. Poleg tega gre v tem primeru za sume nezakonitega financiranja politične stranke. Računsko sodišče je v predrevizijski poizvedbi pri posojilu SDS ugotovilo znake prekrška, na sodišče pa vložilo obdolžilni predlog. V letih dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst je namreč Državni zbor opozoril zaradi GREK-a, skupine držav proti korupciji Sveta Evrope, zaradi opozoril GREK-a sprejel rešitve za večjo preglednost financiranja političnih strank in neodvisnost njihovega delovanja. Dejstvo je, da so politične stranke prejemniki javnih sredstev, pa članstva, in porast stroškov financiranja volilnih kampanj pa povzroča, da so stranke vse bolj odvisne od financiranja zasebnikov, kar bi lahko povečalo tveganja v obliki kupovanja političnega vpliva. Zato je Državni zbor z zakonodajo prepovedal posojila pravnih oseb, ki niso finančne inštitucije, posojila fizičnih oseb pa je omejil na desetkratnik povprečne mesečne plače in prepovedal financiranje iz tujine. V zvezi z indici nezakonitega financiranja velja opozoriti, da je Računsko sodišče vložilo še en obdolžilni predlog zoper to politično stranko. Posojilo v višini šestdeset tisoč evrov je SDS pridobila od pravne osebe, ki ni banka ali posojilnica, česar zakon prav tako ne dovoljuje. Šlo je za posojilo o pripravni osebi Nova obzorja založništvo, ki ga je SDS najela konec poletja dva tisoč sedemnajst, torej malo prej posojilom Đuđićeve, katere posojilo je bilo zavarovano z zastavo lastniškega deleža SDS ravno o tej pravni osebi. Pri tem velja opozoriti, da je SDS solastnica te pravne osebe. Zakon namreč določa, da si politične stranke lahko denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb, omenjena pravna oseba pa ni bila nič od tega, pa tudi v tem primeru je bil znesek štirikrat višji od dovoljenega. Predlagatelji opozarjamo, da si donatorji prav s financiranjem političnih strank in volilnih kampanj lahko kupijo dostop do procesa odločanja o zakonodajni in izvršni veji oblasti, zato je vprašanje kako preprečiti nezakonito financiranje političnih strank in volilnih kampanj ter vzpostaviti nadzor nad tem, ključno. Ključno, če želimo preprečiti neprimerno vplivanje na politične procese in procese oblikovanja politik oziroma odločanja o zakonodajni in izvršni veji oblasti. Nezakonito politično financiranje prispeva k k izgubi kredibilnosti političnih strank in izvoljenih demokratičnih vlad, saj se ustvarja vtis, da so politiki kupljivi, škandali, ki izvirajo iz tega, pa vplivajo na zaupanje javnosti in erozijo udeležbe na volitvah. Predlagatelji smo prepričani, da smo politične stranke, ki smo izvoljene v aktualni sklic Državnega zbora, skladno s sprejeto zakonodajo v letih dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst, dolžne zagotoviti preglednost našega financiranja in raziskati ter odvrniti vsak sum, da se je z morebitnim nezakonitim financiranjem poskušalo kupovati vpliv na naše delovanje in samostojnost pri našem odločanju. Predlagatelji menimo, da je zato prav, da Državni zbor poleg nadzora, ki ga je v tem primeru opravilo Računsko sodišče, opravi tudi parlamentarni nadzor, pa čeprav se parlamentarna preiskava v javnosti pojmuje predvsem kot inštitut nadzora, ki je namenjen opoziciji in nadzoru nad Vlado in njeno politično ter upravno dejavnostjo. Zaradi navedenih razlogov je predmet parlamentarne preiskave v tej fazi osredotočen zgolj na sume omenjenih nepravilnosti oziroma nezakonitosti, predlagatelji pa obljubljamo, da bomo predmet preiskave razširili takoj, ko nam bodo predloženi sumi nezakonitega financiranja, ki bodo podkrepljeni z dokazi. Najbolj zadovoljni pa bomo seveda, če se vsi indici in sumi izkažejo za neutemeljene. Hvala.